forseti vill tilkynna að á þingfundi sautjánda september síðastliðinn var tíunda máli þjóðgarði á miðhálendinu vísað til allsherjar og menntamálanefndar málið átti að fara til umhverfis og samgöngunefndar og hefur það verið leiðrétt